Hoci je Európska únia jedným z najbohatších regiónov na svete, žije v nej 116 miliónov osôb ohrozených chudobou a mnohí ďalší sú na pokraji záchrannej sociálnej siete a žijú v podmienkach ťažkej materiálnej deprivácie a nemôžu si dovoliť základné potreby, ktoré sa považujú za nevyhnutné na slušný život v Európe. Toto, samozrejme, nie je zlučiteľné s európskymi hodnotami spravodlivosti a solidarity. Je to konkrétny obraz o porušovaní ľudských práv mnohých Európanov a hmatateľný dôkaz obrovského priestoru nespravodlivosti. Kríza, ktorú očakávame v nasledujúcom období, tento problém ešte prehĺbi. Preto vyzývam všetky členské štáty, aby neprijímali úsporné opatrenia v systéme sociálneho zabezpečenia a sociálnej pomoci, ktoré najviac poškodzujú práve najzraniteľnejšie skupiny a rušia mnohé záruky voči sociálnym rizikám. Právo na dôstojnú prácu, kategória minimálnej mzdy a minimálneho príjmu sú výdobytkami modernej spoločnosti, na ktoré sme hrdí a za ktoré sme dlho v Európe bojovali.